virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja neysluveitna og raffanga frá neytendastofu til brunamálastofnunar þetta geri ég virðulegi forseti hér fyrir hönd umhverfisnefndar í fjarveru formanns hennar og framsögumanns nefndin hefur fjallað um málið og fengið til sín fjölmarga gesti og sömuleiðis fengið fjölmargar umsagnir um þetta mál markmiðið með þessu frumvarpi er að færa rafmagnsöryggissvið sem hefur verið hjá neytendastofu yfir til brunamálastofnunar til að tryggja þetta er verið að leggja hér til breytingar á lögum um brunavarnir númer sjötíu og fimm tvö þúsund sem heyra undir umhverfisráðuneytið og tvennum lögum sem heyra undir viðskiptaráðuneytið það er lögum um öryggi raforkuvirkja neysluveitna og raffanga númer hundrað fjörutíu og sex nítján hundruð níutíu og sex og lögum um neytendastofu og talsmann neytenda númer sextíu og tvö tvö þúsund og fimm það kom fram við umfjöllun nefndarinnar að almennt virðist vera sátt um yfirfærsluna hjá hlutaðeigandi ráðuneytum sem og velflestum þeim aðilum sem nefndin ræddi við það var þó settur fyrirvari af hálfu neytendastofu með yfirfærsluna og við yfirfærsluna sem sneri aðallega að fjárhagslegum atriðum það var þó að öðru leyti almennt samstaða um að þetta skyldi gert enda tengist rafmagnsöryggi bygginga auðvitað óhjákvæmilega brunavörnum vegna þess að eldur kviknar jú æði oft og ef ekki í velflestum tilfellum út frá rafmagni þess vegna telur nefndin eðlilegt að málaflokkurinn eiga betur heima hjá brunamálastofnun og leggur því til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtur þingmaður karl fimmti matthíasson var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta rita háttvirtir þingmenn helgi hjörvar atli gíslason eygló harðardóttir katrín júlíusdóttir kjartan ólafsson árni m mathiesen jón gunnarsson og kristinn h gunnarsson